virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breyting á lögum um virðisaukaskatt númer fimmtíu nítján hundruð áttatíu og átta með síðari breytingum flutningsmenn ásamt mér eru háttvirtir þingmenn guðjón arnar kristjánsson og sigurjón þórðarson í þessu frumvarpi er mælst til þess að fyrstu grein hljóði sem svo sjötti töluliður þriðju málsgrein annarrar greinar laganna það er laga um virðisaukaskatt orðist svo fólksflutningar og afnotagjald eða inngangseyrir sem innheimtur er fyrir notkun samgöngumannvirkis flutningur á ökutækjum með ferjum sem eru í beinum tengslum við póstflutninga telst til póstflutninga telst til póstflutninga samkvæmt þessum tölulið annarrar greinar fimmta tölu annarri málsgrein fjórtándu greinar laganna orðast svo sala tímarita dagblaða og landsmála og héraðsfréttablaða hvort sem þau eru seld prentuð eða á rafrænu formi og þriðju grein lög þessi öðlast gildi fyrsta janúar tvö þúsund og sex virðulegi forseti í þessu frumvarpi eru lagðar til breytingar á lögunum vegna innheimtu virðisaukaskatts af samgöngumannvirkjum annars vegar og útgáfu blaða og tímarita hins vegar í fyrstu grein er gerð tillaga um að sala aðgangs og afnota af samgöngumannvirkjum til dæmis göngum verði undanþegin virðisaukaskatt okkur sem flytjum þetta frumvarp eða stöndum fyrir þessu frumvarpi finnst ósanngjarnt að ríkið innheimti virðisaukaskatt fyrir gjöld sem reidd eru af hendi fyrir notkun samgöngumannvirkis hið opinbera innheimtir veruleg gjöld í dag með ýmsum álagningum á farartæki og eldsneyti okkur ætti öllum að vera kunnugt um þau gjöld við finnum öll fyrir þeim engin rök mæla með því að það sé sanngjarnt að leggja aukaálögur formi virðisaukaskatts á ferðir slíkra ökutækja þegar þau fara um samgöngumannvirki eða með ferjum virðulegi forseti eina samgöngumannvirki landsins í dag þar sem innheimtu eru afnotagjöld eða veggjöld eru göngin undir hvalfjörð þessi göng voru tekin í notkun ellefta júlí árið nítján hundruð níutíu og átta hið opinbera endurgreiddi á sínum tíma virðisaukaskatt vegna kostnaðar við gerð ganganna en hefur frá því að þau voru opnu innheimt þrettán prósenta virðisaukaskatt af veggjöldum sem ferðalangar greiða þegar þeir fara um þetta mannvirki frá því að göngin voru opnuð þann ellefta júlí árið nítján hundruð á ári virðisaukaskattur í milljónum talið var þetta á bilinu hundrað og fjórtán til um það bil hundrað þrjátíu milljónir á ári þann fyrsta apríl síðastliðinn voru síðan gjöldin í göngin lækkuð verulega eða um allt að þrjátíu og átta prósent til þeirra sem nota þau mest og njóta mestra afslátta þannig að þessar tölur hafa sennilega eitthvað breyst en á móti hefur komið að umferð um þessi göng er alltaf að aukast og hefur aukist verulega til að mynda á þessu ári við vitum það að hvalfjarðargöngin eru merkilegt mannvirki og þau hafa fyrir löngu sannað gildi sitt sem samgöngubót sem hefur komið landsmönnum öllum til góða þau hafa stytt vegalengdir og aukið umferðaröryggi og stytt byggðarlög það leikur enginn vafi á því að hið opinbera hefur sparað verulegar fjárhæðir sem annars vegar hefðu einkum runnið til viðhalds og reksturs vegarins fyrir hvalfjörð við höfum einnig sparað mikla fjármuni með því að slysatíðni á veginum fyrir hvalfjörð er núna nánast engin og hefur ekki verið frá því að göngin voru opnuð fyrir tíma hvalfjarðarganga voru alvarleg umferðarslys sem leiddu til örkumla og dauða árlegur viðburður á veginum fyrir hvalfjörð

orðið mikilvæg forsenda fyrir því að styrkja vesturland sem atvinnusvæði en þau hafa líka komið öðrum landsvæðum til góða bæði höfuðborgarsvæðinu

og jafnvel suðurlandi og reykjanesi göngin hafa auðveldað íbúum á höfuðborgarsvæðinu sem nýta sér dýrmæta möguleika til útivistar og ferðalaga um vesturland vestfirði og norðurland virðulegi forseti hér nefni ég ótal marga jákvæða þætti og það mætti eflaust tína þá fleiri til en allir þessir jákvæðu þættir hljóta þó að gera það að verkum að innheimta virðisaukaskatts af þessum veggjöldum er ósanngjörn hún er mjög ósanngjörn og þess vegna ætti að leggja hana af við sem flytjum þetta frumvarp teljum að þetta litla frumvarp okkar gæti orðið verulegt skref í þá átt að lækka gjöldin í hvalfjarðargöngin enn frekar en við förum heldur ekki leynt með þá skoðun okkar að við teljum að ríkið ætti hreinlega að yfirtaka þessi göng alfarið hið fyrsta vegna þess að þetta merka mannvirki hefur sannað gildi sitt svo um munar ég hef sjálfur verið mjög efins um það að ríkið ætti að yfirtaka þessi mannvirki fram til þessa ástæðan er sú að ég er mjög fylgjandi því að það sé skoðað að fara í einkaframkvæmdir þegar um miklar vegabætur er að að sérstaklega þegar um er að ræða vegabætur sem við vitum að munu skila okkur sem búum í þessu landi miklum ávinning ég mælti meðal annars fyrir þeim hugmyndum í fyrra í opinberri umræðu að það ætti að íhuga að fara út í einkaframkvæmdir á reykjanesbrautinni og jafnvel líka yfir hellisheiði þarna er um að ræða tvo mjög fjölfarna vegi það er mikil umferð á þessum vegum en þetta hafa einnig verið með hættulegustu vegum landsins og því miður er það svo að hellisheiðin verður enn í dag að teljast mjög hættulegur vegur þó að þar hafi verið gerðar miklar umbætur síðan þetta var hefur mikið breyst það hafa eins og ég nefndi verið gerðar umbætur á hellisheiðinni og það verða gerðar meiri umbætur þar það hafa líka verið gerðar verulegar umbætur á reykjanesbrautinni með tvöföldun hennar og það á að halda því ágæta verki áfram en allar þessar framkvæmdir verða gerðar fyrir opinbert fé meðal annars fyrir tilstilli þess fjármagns sem fékkst fyrir sölu landssímans nú á dögunum ég vil nota þetta tækifæri virðulega forseti til að leyfa mér að

gera breytingartillögu á þeim lögum koma með þá breytingartillögu að hluta af landssímapeningunum skuldir hreinlega varið til þess að greiða niður þær skuldir sem nú hvíla á hvalfjarðargöngunum annaðhvort að ríkið yfirtaki þetta mannvirki alfarið eða þá að sá tími verði styttur verulega sem við þurfum áfram að búa við þá áþján sem ég vil kalla sem svo að þurfa að greiða vegtoll fyrir það að fara í gegnum þetta mannvirki ég tel að þessi vegtollur sé á margan hátt alvarlegur hemill fyrir okkur sem þjóð því að eins og ég sagði þaðan í máli mínu þá hefur það margsannað sig að þetta mannvirki er til mikilla hagsbóta fyrir alla þjóðina og ég tel einfaldlega að eins og mál hafa þróast það er að ríkið virðist ekki hafa vilja til þess að fara út í frekari einkaframkvæmdir að sinni í því að endurbæta vegakerfi okkar landsmanna þá tel ég einfaldlega rangt að við séum með tollmúr að við séum þarna á þessum eina stað ég tel að það sé ósanngjarnt óréttlátt og að við séum með tollmúr á þessum eina stað hann sé alvarlegur hemill á framþróun til að mynda atvinnulífs á mjög mikilvægu svæði fyrir okkur öll í efnahagskerfi landsmanna sem er náttúrlega svæðið hvað eigum við að segja norðan hvalfjarðar og alla leið norður í land og vestur á firði og jafnvel víðar um landið þegar tillit er tekið til þessa og síðan líka til þeirra þátta sem ég nefndi hér áðan það er sá fjárhagslegi ávinningur sem þegar hefur orðið af gerð og notkun þessa mannvirkis þá tel ég að það sé einfalt sanngirnismál að við leitum öll leiða til þess að samfélagið allt í heild sinni yfirtaki þetta mannvirki og sjái um það til framtíðar með þessu er ég þó ekki að slá á þær hugmyndir að hér með eigi að hætta öllum einkaframkvæmdum við samgöngumannvirki alls ekki það má ekki skilja orð mín sem svo en hugmyndir um slíka framkvæmdir annars vegar á landinu eru þá seinni tíma mál sem okkur ber að skoða að sjálfsögðu og jafnvel fara út í ef við teljum að sátt geti náðst um slíkt virðulegi forseti í annarri grein þessa frumvarps svo við víkjum nú að öðru erum við að tala um allt annað mál heldur en hvalfjarðargöng við tókum þetta hins vegar með í þessu frumvarpi hér vegna þess að hér er einnig um að ræða breytingar á lögunum um virðisaukaskatt en hér erum við ekki að tala um samgöngumannvirki hér erum við að tala um útgáfu blaða og tímarita við leggjum að til í annarri grein þessa frumvarps eða í annarri grein þessa frumvarps er gerð tillaga um að fimmta tölulið fjórtándu greinar laganna um virðisaukaskatt verði breytt þannig að sala þeirra blaða og tímarita sem þar er kveðið á um falli undir fjórtán prósent virðisaukaskatt það er öll þessi útgáfa falli undir sama virðisaukaskatt hvort heldur verið er að gefa út og selja efni á prenti eða á rafrænu formi

fjórtán prósent virðisaukaskattur lagður á útgáfu blaða og tímarita ef hún er á pappír en hins vegar ber svo undarlega við að það er tuttugu og fjögur prósent virðisaukaskattur ef þessi útgáfa er einnig boðin til sölu á netinu þetta er ósamræmi og það styðst ekki við nein rök og það rýrir í raun og veru möguleika útgáfufélaga til að selja efni sitt á rafrænu formi með hjálp tölvutækni við sjáum það og vitum það öll að með bættri tækni og aukinni flutningsgetu um internetið verður það í raun og veru stöðugt algengara að blöð og tímarit séu boðin til sölu á rafrænu formi að viðskiptavinum sé gefinn kostur á því að kaupa áskrift eða árgang af blöðum og tímaritum í gegnum netið það sé hægt að raða niður þessum blöðum í gegnum netið og lesa þau á tölvuskjá hugsanlega taka útskrift af þessum útgáfum og þessi dreifingarmáti það er dreifingarmáti á blöðum og tímaritum gegnum internetið auðveldar til að mynda neytendum sem búa fjarri útgáfustöðum annaðhvort innan lands eða erlendis gleymum því ekki að mjög margir íslendingar búa og starfa erlendis þessi dreifingarmáti eykur möguleika þessa fólks á að njóta útgefins efnis um leið og það kemur út það er í gegnum tölvur ég tel að það sé einfalt réttlætismál að við lagfærum þetta misræmi í virðisaukaskattslögunum þannig að þetta falli allt saman undir sama þrep þegar um virðisaukaskatt er að ræða virðulegi forseti ég hef kynnt þessi mál í stuttu máli ef svo má segja þó ég hafi kannski talað í næstum því tuttugu mínútur ég vil að lokum ítreka að það er lagt til að þessi lög öðlast gildi fyrsta janúar tvö þúsund og sex það er næstu áramót en þar er þó tekið mið af uppgjörstímabili

ég vil svo að lokum virðulegi forseti leggja til að þetta mál verði sent til meðferðar